Ja, ich kann es bestätigen, wir waren ein gutes Verhandlungsteam, und wir haben in diesen Verhandlungen über den Struktur und Kohäsionsfonds einiges gegenüber dem Rat durchsetzen können. Den verbindlichen Verhaltenskodex für die Beteiligung der Zivilgesellschaft hätte es ohne das Parlament nicht gegeben.

Und wir haben erreicht, dass die Mitgliedstaaten mindestens 20 des ESF für Maßnahmen für besonders Benachteiligte unserer Gesellschaft einsetzen müssen, um Armut, Diskriminierung und soziale Ausgrenzung zu bekämpfen. Mit dieser Reform wird auf der einen Seite wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt innerhalb der Europäischen Union gestärkt, auf der anderen Seite werden diese Strukturfonds anhand von messbaren Indikatoren und das ist die Reform auf ein innovatives, nachhaltiges und inklusives Europa ausgerichtet.

Die Regionen werden dafür bestraft, wenn ein Mitgliedstaat durch sein hohes Haushaltsdefizit gegen die Regeln des Stabilitätspakts verstößt.

Das Verhandlungsteam hatte diese Position nicht bis zu den letzten Verhandlungen verteidigt und ist intern an genau dieser Frage zerbrochen.

Denn, wenn das Damokles Schwert der Zahlungsaussetzung über den Regionen hängt, haben diese äußerst schlechte Karten, um mit den Banken über eine Beteiligung der Finanzinstrumente zu verhandeln. Von diesem Effekt sind nicht nur Staaten betroffen, die bereits lange unter der Finanzkrise leiden, sondern auch Mitgliedstaaten und deren Regionen, die möglicherweise in Zukunft durch die wirtschaftlichen Täler laufen müssen. Die Wirtschafts und Finanzkrise hat gezeigt, dass oftmals die Struktur und Kohäsionsfonds die einzigen Mittel sind, die in schwierigen wirtschaftliche Zeiten Investitionen ermöglichen und helfen, wieder Fuß zu fassen, und die Investitionsbereitschaft ins Land holen. Die Kohäsionspolitik zum Büttel des Stabilitätspakts zu machen, bringt den sozialen, ökonomischen und territorialen Zusammenhalt in Europa insgesamt in größte Gefahr. Deshalb werden wir als Grüne diesem Änderungsantrag 488, dem ersten in dem großen Paket, nicht zustimmen. Er enthält den makroökonomischen Sanktionsmechanismus. Und nur, wenn dieser Änderungsantrag nicht die Mehrheit dieses Parlaments bekommt, können andere Änderungsanträge zum Zuge kommen so etwa die Streichung des Sanktionsmechanismus in Artikel 21 und der Erwägung